Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi parliamo di Europa, anzi l'Europa sparla spesso di questa Unione del mercato, mercato unico, unità monetaria, unità economica... Molto spesso, secondo me, ne straparliamo senza avere una cognizione di causa. Ci consideriamo o ci dovremmo considerare una squadra, però pretendiamo di giocare all'interno della stessa squadra con 28 regole diverse. Questo è impossibile, e dovremmo anche avere il coraggio di dirlo ai cittadini, di dire che qua quello che è il problema degli autotrasportatori, nel caso specifico, ma il problema del sociale, ovunque e a qualunque livello in Europa si viene a generare, è determinato dalla mancanza di una regolamentazione unitaria a livello europeo e dal proliferare di milioni di leggi interne diverse, che ovviamente questo determinano. Quindi non ci stupiamo, non veniamo qua a dire dobbiamo tutelare i trasportatori, dobbiamo tutelare il mercato interno, perché abbiamo tutti ragione e tutti torto. Ma fino a quando non ci decideremo ad avere regole certe che garantiscano a livello europeo i lavoratori da una parte e il mercato e i paesi dall'altra, questo è il risultato che ci aspetta. Quindi lei ha ragione su un mercato più giusto. E le regole, quando le facciamo per questo mercato più giusto? Perché o iniziamo a dare delle risposte che abbiano una loro certezza oppure veniamo sempre a parlare delle stesse cose, e poi quando si tratta di dare delle risposte concrete, penso ai signori che stanno lassù, che immagino siano la categoria e i diretti interessati, gli possiamo anche chiedere di non applaudire, però cari miei noi dobbiamo tutelare loro, quindi quando ci decideremo a regolare